Pokud chceme i nadále odbourávat překážky na vnitřním trhu, jednou z oblastí musí být i profesní mobilita. Společný postup na unijní úrovni by měl odstraňovat nepřiměřené překážky a zároveň garantovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Profesní regulace je pro ochranu veřejného zájmu, bezpečnost pacientů a ochranu spotřebitelů důležitým nástrojem. Souhlasím, že zásadní je transparentnost a srovnatelnost kvalifikací pro regulovaná povolání a že hlavním měřítkem srovnávání by měla být kvalita služeb, nikoliv prostá čísla. Do konzultací o profesní regulaci by měly být více zapojeny všechny zúčastněné strany, v čele se sociálními partnery. Jen tak je možné posílit důvěru, která je pro fungování vnitřního trhu naprosto klíčová. Vedle vzdělávání a rozvoje dovedností ovšem mysleme i na to, jak odborníkům zajistit odpovídající podmínky pro výkon jejich profese v rámci pracovní mobility i bez ní, tedy na domácím pracovním trhu.